Señor presidente, ocho personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad. Millones de mujeres son explotadas en fábricas textiles que producen, por ejemplo, para Inditex. Sesenta y cinco millones de personas en el mundo desplazadas por conflictos o violaciones de derechos humanos. Y un planeta que se nos muere por deforestación, contaminación de los mares y calentamiento global. Este es el resultado del capitalismo horror, barbarie y explotación. Así que la pregunta no es cómo podemos seguir siendo comunistas. La pregunta es si aún queda alguien tan irresponsable como para defender el capitalismo. Cien años después de la revolución que triunfó con la consigna de paz, pan y tierra en el país del pueblo que venció a los nazis, el reparto de la riqueza en el mundo, el feminismo, el socialismo, es decir, que nadie sufra para que otros vivan mejor, no solo es la opción más justa sino que, además, es la única viable. Y a ustedes lo que les aterra es saber que una vez sucedió, que una vez el pueblo explotado se levantó, y que volverá a suceder.